Monsieur le Président, moi aussi, je voudrais me réjouir de ce texte que je voterai avec plaisir demain. Je voudrais simplement signaler que les scandales récents que nous avons connus, ce sont des tentatives de corruption, et rien d'autre. C'est grave, mais ce sont aussi des faits récents. Le travail que nous avons engagé est bien antérieur à ces faits récents, ces faits graves, qui font l'objet d'un autre travail. Ils sont, heureusement d'ailleurs, isolés. Par contre, nous voyons que les moyens employés par un certain nombre de groupements sont considérables, que l'ingénierie est sans faille pour essayer au maximum d'influencer la décision, et ce registre est donc un pas dans le bon sens. J'ai contribué à son élaboration et je me réjouis aussi du travail qui a été fait.

Il faut que cela devienne un instrument dynamique, un instrument qu'on évalue chaque année. C'est tout sauf figé. Je crois que, justement, l'évolution de la technologie et des moyens des lobbyistes nous obligera sans cesse à le revoir pour qu'il soit efficace et que, par directive, nous puissions identifier qui exerce des activités de lobbying, pour combien d'argent, de quelle manière, et je suis tout à fait favorable aussi à l'empreinte écologique, je veux dire à l'empreinte justement législative que pourrait représenter l'affichage dans les rapports du nombre de lobbyistes, des gens rencontrés, et que nous puissions savoir exactement qui a dit quoi, qui a influencé qui. Enfin, publier est une chose, expliquer comment ça fonctionne en est une autre! Les citoyens ont aussi besoin d'une manière de pouvoir consulter ces registres pour pouvoir en faire un bon usage dans leur appréhension de la manière dont nous décidons.